Nosotros vamos a informar al Parlamento sobre todo esto que nos ha solicitado, sobre las versiones lingüísticas, las que se encuentran disponibles, etc. Y, sobre todo ello, de forma rigurosa y seria. Creo que el Consejo en ningún momento ha tratado al Parlamento Europeo de forma humillante ni le ha negado información en absoluto. Me estoy refiriendo a la Presidencia sueca, que en aquel momento se puso a disposición para poder entregar el acuerdo, pero no fue jurídicamente posible, porque faltaba la traducción de todas la versiones lingüísticas y, en este momento, cuando ya hay un Tratado de Lisboa en vigor, el Parlamento Europeo va a poder tratar este asunto en toda su integridad

Creo que eso no es tratar mal al Parlamento Europeo y, por tanto, no puedo compartir las palabras que ha pronunciado el señor Schulz al respecto.

Va a haber un texto completo a disposición del Parlamento Europeo y vamos a poder discutirlo entre el Parlamento Europeo y el Consejo todo el tiempo que quieran, con toda la profundidad que se desee y con una capacidad última del Parlamento Europeo para poder decidir al respecto.

Por tanto, creo que no hay en absoluto ningún asunto sobre el que temer cualquier reserva por parte del Consejo, que cree profundamente en el respeto de los derechos fundamentales y que cree profundamente en el respeto al Parlamento, que es el representante del pueblo europeo.